forseti ég ber fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra um setningu bráðabirgðalaganna á síðasta ári fyrirspurnin er svohljóðandi með leyfi forseta hvert er viðhorf forsætisráðherra til setningar bráðabirgðalaga sjöunda júní tvö þúsund og átta um breytingu ákvæða á lögum um viðlagatryggingu íslands um eigin áhættu vátryggðs í ljósi þeirra upplýsinga sem fram koma í svari viðskiptaráðherra á þingskjali fimm hundruð og tvö um að bráðabirgðalögin hafi aukið tjónabætur viðlagatryggingar íslands vegna lækkunar á sjálfsábyrgð aðeins um tuttugu og átta milljónir króna í sex hundruð tuttugu og níu tjónum eða um fjörutíu og fimm þúsund krónur í hverju tilviki og með hliðsjón af því að samkvæmt tuttugustu og áttundu grein stjórnarskrár lýðveldisins er gert ráð fyrir að bráðabirgðalög verði gefin út aðeins þegar brýna nauðsyn ber til þetta mál snýst um það að setja bráðabirgðalögin en ekki fjárhagsleg ábyrgðin af þeim það er annað mál sem blandast ekki inn í fyrirspurnina sjálfa að öðru leyti en því að fjárhagslegir hagsmunir eru smáir tjón á lausafjármunum varð nærri einn milljarður króna þannig að áhrif bráðabirgðalaganna er innan við þrjú prósent í því tilliti þegar núgildandi ákvæði voru sett í stjórnarskrána nítján hundruð níutíu og eitt var skýrt tekið fram af hálfu þeirra sem töluðu fyrir því fyrir hönd allra stjórnmálaflokka eins og ólafs g einarssonar

kallað saman ef nauðsyn krefur til dæmis að afgreiða aðkallandi löggjöf að ósk ríkisstjórnarinnar fremur en að setja bráðabirgðalög það ætti fremur að gera ef brýna ástæðu bæri til og þær ástæður þyrftu að vera ríkar ég vil nefna sem dæmi að árið tvö þúsund og þrjú voru sett bráðabirgðalög og þá var það afstaða minni hluta landbúnaðarnefndar á þeim tíma sem skipuð var fulltrúum samfylkingarinnar að þau lög hefðu ekki uppfyllt ákvæði stjórnarskrárinnar um brýna nauðsyn vegna þess hvað málið var afmarkað tæki til fárra fyrirtækja og smáir fjárhagslegir hagsmunir væru í húfi þannig að ég vil leita eftir afstöðu hæstvirts ráðherra til beitingar ákvæða stjórnarskrárinnar um að setja bráðabirgðalög í því ljósi sem nú liggur fyrir um þessi lög sem sett voru á síðasta ári hvert viðhorf ráðherrans er til þess að setja bráðabirgðalög á þessum grundvelli